herra forseti þetta hafa verið hreinskiptnar umræður hér í dag og menn hafa skipst á skoðunum með málefnalegum hætti

hefur birst í ræðum þeirra sem hér hafa talað í dag og ég segi það fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að við erum reiðubúin til þess að hlusta á öll ráð og taka á öllum stuðningi frá stjórnarandstöðunni eins og við höfum gert hina síðustu daga þetta hafa verið erfiðir tímar og það er sérstök ástæða til þess að þakka þjóðinni fyrir þá einurð sem hún hefur sýnt í viðleitni sinni til þess að sýna okkur samstöðu sem stöndum í þessu og ég vil þakka það æðruleysið eins og svo margir aðrir hafa gert hér á undan mér sem þjóðin hefur sýnt í dag það hefur staðfest það sem við auðvitað vissum áður að þessi þjóð hefur alltaf getað komist í gegnum erfiða tíma með því að standa saman eins og ég sagði hér áðan vil ég sérstaklega þakka stjórnarandstöðunni fyrir það hvernig hún hefur komið með ábyrgum hætti að þessum málum sérstaklega vil ég þakka háttvirtum þingmanni guðna ágústssyni formanni framsóknarflokksins fyrir þá traustsyfirlýsinguna sem hann gaf ríkisstjórninni hérna áðan eins og kom fram í máli hans tók hann ekki undir þá ósk sem kom fram til dæmis hjá háttvirtum síðasta ræðumanni og formanni vinstri hreyfingarinnar græns framboðs um kosningar eða þjóðstjórn háttvirtur þingmaður guðni ágústsson sagði þessi ríkisstjórn á að sitja það hlýtur að fela í sér þann dóm að hann telji að henni sé við erfiðar aðstæður að takast þokkalega upp ég er þeirrar skoðunar að þessi ríkisstjórn hafi að sjálfsögðu gert mistök eins og vera ber við aðstæður sem þessar en hún hefur gengið af fumleysi til þeirra verka sem hennar hafa beðið hún hefur notað þær stofnanir og þau tæki sem hún hefur átt völ á til þess að koma málum í sem bestan farveg hún hefur heldur ekki hikað við að fá hingað til lands með örskotshraða erlend ráðgjafa fyrirtæki sem hafa reynslu af því að sigla bönkum og þjóðum sem lenda í því sama og við í gegnum fjármálakreppur af þessu tagi þess vegna er það mín skoðun að ríkisstjórnin hafi brugðist við með réttum hætti við ákaflega erfiðar aðstæður við höfum fyrst og fremst verið að hugsa um hag almennings í landinu

við höfum ekki gleymt þeim til dæmis sem voru með gylliboðum fengnir til þess að leggja í sumum tilvikum ævisparnað sinn inn á sjóði sem áttu að vera gulltryggir um þetta fólk erum við líka að hugsa og við höfum unnið hörðum höndum að því með þeim ráðum sem okkur eru tæk að koma hér á aftur virku bankakerfi til þess að geta tryggt það að hjól atvinnulífsins hætti ekki að snúast kannski það sem við höfum lagt langmesta áherslu á þessa síðustu daga hefur verið að verja eignirnar það sem skiptir öllu máli fyrir okkur ef við eigum að komast með sem minnstum byrðum út úr þessum erfiðu tímum er að verja eignirnar reynslan sýnir það auðvitað að við aðstæður sem þessar getur það gerst að eignir rýrni með ógnarhraða þetta er það sem við höfum verið að reyna að vinna að á þessum síðustu dögum og tekist þokkalega upp tel ég með aðstoð góðra ráðgjafa ég tel að í þeirri stöðu sem við við íslendingar erum núna verðum við að skoða alla kosti þegar við erum að horfa til framtíðar það kom fram hérna hjá formönnum stjórnarandstöðuflokkanna öllum þremur að þeir telja það sérstaklega ámælisvert að samfylkingin skuli á þessum tímum sem áður viðra þá skoðun sína að ísland væri áður komið innan evrópusambandsins herrar mínir samfylkingin lætur ekki beita sig neinni skoðanakúgun eða þöggunarstefnu eins og háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir sagði hérna áðan á allt að vera undir og við erum þeirrar skoðunar að við værum ekki í þessari stöðu ef við hefðum gengið í evrópusambandið fyrr og tekið upp evruna við hljótum þegar við erum að reyna að skoða veginn til framtíðar að leggja þá þau viðhorf okkar líka inn í umræðuna og það vill svo til að meiri hluti þjóðarinnar hefur verið okkur sammála það vill svo til að meiri hluti kjósenda steingríms j sigfússonar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og framsóknarflokksins lýsa sömu skoðun í skoðanankönunum við þessar aðstæður verður einfaldlega allt að vera undir og við þurfum að skoða alla hluti klára á en ms fer í næsta skjal